Dites à Mesdames et Messieurs les chefs d'État ou de gouvernement Arrêtez le bla bla. Faites preuve d'audace. Faites réellement preuve de courage. Faites en sorte que la priorité de vos choix politiques soit l'emploi des jeunes! À ce jour c'est une honte selon la Cour des comptes, aucun emploi n'a été créé grâce à l'initiative européenne pour la jeunesse.

ils? Les énergies renouvelables, l'isolation thermique.